Me parece importante también en términos procedimentales para superar los bloqueos que se dan a menudo en el Consejo por solamente uno o dos países. Y sobre la materia, que es la propuesta de paz del presidente Trump, no voy a repetir lo que ha dicho usted y lo que ha dicho la mayoría de los oradores sobre los problemas que presenta y que, por tanto, es impracticable. Pero, también, algunas señorías han aludido a la necesidad de que haya una alternativa europea.